gott kvöld góðir íslendingar fyrir hönd samfylkingarinnar jafnaðarflokks íslands fagna ég því að nýtt þing skuli hafið

og lýsi því fyrir hönd míns flokks að við væntum mikils af góðu samstarfi í vetur þjóðinni allri til heilla samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn gerðu nýjan samning við þjóð sína í vor um nýtt traust innan stjórnmálanna og nýtt traust almennings á því að íslensk stjórnvöld séu fær um að skila sterkara og betra samfélagi nýsköpunarkraftur lýðræðisins er merkilegt fyrirbæri og nýr samstarfsvilji stærstu flokkanna

var kall tímans og kall almennings í landinu nú er umræðan líka opnari í pólitíkinni en var á síðustu árum og opin umræða er góð ríkisstjórnin skilgreinir sig sem frjálslynda umbótastjórn og við erum öll einhuga einbeitt og ákveðin í því að hrinda í framkvæmd margvíslegum umbótum í landsstjórninni

en við höfum komið mörgu í verk og lagt grunn í mikilvægum umbótum á flestum málasviðum mig langar að nefna hér nokkur dæmi fyrsta skal telja aðgerðaráætlun í þágu barna og ungmenna sem samþykkt var á alþingi strax á sumarþingi en ríkisstjórnin er sammála um að uppbygging í þágu barna og ungmenna hafi sérstakan forgang á komandi árum aðgerðir gegn óþolandi biðlistum á greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins og barna og unglingageðdeild landspítalans eru þegar hafnar og samráðshópur vinnur að því að hrinda í framkvæmd fjölmörgum öðrum verkefnum sem í áætluninni eru frá bættri tannvernd skólabarna til stuðnings við langveik börn og fjöldamörg önnur mikilvæg verkefni í þágu barnanna sem enginn getur mótmælt að eru sannarlega mikilvægasta fólkið framundan er líka endurreisn almannatrygginga í landinu ríkisstjórnin hefur einsett sér að gera almannatryggingar einfaldari og markvissari svo þjónustan komi alla leið til þeirra sem mest þurfa á henni að halda grundvöllurinn er að við greiðum eftir getu en þiggjum eftir þörfum tryggingabætur framlag úr lífeyrissjóðum og atvinnutekjur fólks eiga að verka saman félagsmálaráðherra hefur þegar sett fólk til þessara verka þetta er mikilvægt verkefni og viðamikið allir vita að það er vandasamt en starfshópi ráðherrans er ætlað að skila heildstæðum tillögum um fyrstu aðgerðir og um langtímastefnu vonandi getum við hvatt áður en allt of langt um líður án nokkurs söknuðar tíma hins stagbætta kerfis þar sem hver viðbót

öll þekkjum við ótal dæmi þessa og líka vonbrigði og öryggisleysi þeirra einstaklinga sem við þetta búa bættur hagur aldraðra og öryrkja er forgangsverkefni verið er að undirbúa flutning á almannatryggingum og málefnum aldraðra frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytis verða þá almannatryggingar og aðrar greiðslur sem hafa að markmiði að tryggja afkomu fólks á einni hendi þar með verður félagsmálaráðuneytið fyrst og fremst ráðuneyti félagsmála jafnréttismálin hafa verið sett í forgang í samvinnu félagsmálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis verður nú ýtt úr vör viðamiklu umbótaverkefni til að minnka kynbundinn launamun þar verður efnt til endurmats á kjörum umönnunarstétta þar sem konur eru í miklum meiri hluta endurskoðun húsnæðismála er hafin með það að markmiði að styrkja hinn félagslega þátt húsnæðisaðstoðar á vegum ríkisins í velferðarsamfélagi er það grundvallaratriði að fólk hafi þak yfir höfuðið á tímum hæsta húsnæðisverðs og hæsta leiguverðs í manna minnum er málum nú svo háttað að í reykjavík einni bíða tæplega þúsund manns eftir félagslegu leiguhúsnæði vegna þess að þetta fólk hefur ekki efni til að eignast eigið húsnæði

í byrjun þessa árs þegar enn var langt til kosninga lögðum við samfylkingarfólk upp í fundarferð um landið allt þar töluðum við tæpitungulaust um stöðuna í hinum dreifðu byggðum landsins í sjávarþorpum og þéttbýliskjörnum við töluðum um muninn á hagvaxtarstiginu á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni um nauðsyn þess að efla atvinnutækifæri kvenna á landsbyggðinni og um það að nútímaleg byggðastefna snýst um þrennt

strax í júní tók ríkisstjórnin þá erfiðu en jafnframt ábyrgu ákvörðun að fara að öllu eftir tillögum hafrannsóknastofnunar um hundrað þrjátíu þúsund tonna þorskafla öllum er auðvitað algerlega ljóst þau alvarlegu áhrif sem slík ákvörðun getur haft reynslan sýnir reyndar ótrúlega hæfni fólks og atvinnulífs til að laga sig að áföllum en engu að síður ákvað ríkisstjórnin að sýna

er að fleiri stoðir færist undan atvinnulíf á landsbyggðinni þá og því aðeins mun byggðarlögum takast að halda í og laða til sín fólk og fyrirtæki að þau búi við öfluga grunngerð og veiti góða þjónustu þess vegna leggur ríkisstjórnin áherslu á byggðaaðgerðir sem bæta samgöngur auka aðgengi að menntun efla fjarskipti og ýta undir nýsköpun starfa í þessu skyni verður vegaframkvæmdum flýtt um fimm milljarða á svæðum sem verða fyrir skerðingu á þorskafla ríflega þremur milljörðum á að verja til að efla starfsemi framhaldsskóla og háskóla ferðaþjónustu efla nýsköpun gegnum tímabundinn samkeppnissjóð stórefla starfs og námsþjálfun í tengslum við nýsköpun starfa efla jarðhitaleit á köldum svæðum og efla dreifikerfi rafmagns marvísleg áhersla er lögð á atvinnusköpun kvenna sem of oft vill gleymast auk þess er varið á þriðja hundrað milljóna til að fjölga greiddum atvinnuleysisdögum vegna hráefnisskorts sveitarfélög fá sérstaklega sjö hundruð fimmtíu milljónir til að mæta tekjutapi sínum fimm hundruð milljónir fara í að lækka aflagjald og loks er milljarður settur til sérstakra viðhaldsverkefna til að mæta tímabundnu atvinnuleysi fjármagn til rannsókna á þorskeldi verður aukið á næstu árum og sömuleiðis er sérstök fjárveiting til að skoða togararall hafrannsóknastofnunar sem er ein af undirstöðum ákvörðunar um aflamark ríkisstjórnin getur því miður ekki búið til fleiri þorska í sjónum þó formaður framsóknarflokksins virðist á annarri skoðun en hún getur styrkt innviði samfélaganna sem verða fyrir skerðingu og það mun hún svo sannarlega gera tölurnar tala sínu máli ný útgjöld vegna þessara aðgerða eru samtals sex komma fimm milljarðar og þegar flýtiframkvæmdir eru taldar með eru alls hreyfðar á tólfta milljarð króna þetta eru því öflugustu mótvægisaðgerðir sem nokkur ríkisstjórn hefur gripið til raunveruleg fjárfesting í framtíð byggðar í landinu góðir íslendingar í síðustu viku tók ég þátt í sérstöku þingi um viðbrögð heimsins við loftslagsbreytingum en til þessa þings var boðað af sameinuðu þjóðunum loftslagsbreytingarnar eru staðreynd og þær eru að flestra mati stærsta viðfangsefni stjórnmálanna hvarvetna í heiminum á íslandi tölum við stundum á léttum nótum um hlýrri sumur og betra verður en þó að gleðjast megi yfir slíku væri það grunnhyggni að skilja ekki að öll áhrifin munu skila sér til íslands hækkun sjávar bráðnun jökla breytt loftslag verði lífsskilyrði verstu átakasvæði heimsins í darfúr í afganistan í miðausturlöndum eiga sammerkt að fólkið skortir vatn að jarðvegurinn er að þorna upp að fólkið tekur sig upp til að finna nýjar jarðir finna vatn og lífsbjörg þá rísa átökin grimmileg og að því er virðist án nokkurs enda baráttan gegn loftslagsbreytingum er því barátta fyrir öryggi okkar allra nú er runninn upp tími aðgerða öll lönd heims þurfa að axla sína ábyrgð og sýna frumkvæði þar á ísland að vera í fararbroddi verum þess líka minnug að þekking íslendinga á nýtingu jarðhita er framlag á heimsvísu til baráttunnar gegn loftslagsbreytingum ef rétt er á málum haldið við íslendingar stöndum einna fremst allra þjóða varðandi tækni til að framleiða orku úr jarðhita um þessar mundir erum við að þróa nýja tækni djúpboranir sem gæti margfaldað orkuframleiðslu úr jarðhita í meira en sjötíu löndum ekki síst í mörgum þróunarlandanna eru gríðarlegir möguleikar til að nýta jarðhitann þau skortir hins vegar mörg þekkingu og tækni mikilvægt framlag íslands í baráttunni gegn hlýnun jarðar verður því að bjóða umheiminum þekkingu okkar reynslu og tækni til að framleiða orku úr iðrum jarðar hér hafa allir hlutverk orkufyrirtækin háskólarnir frjáls félagasamtök og allir sem flytja boðskap íslands á alþjóðavettvangi ljóst er að í alþjóðlegum viðræðum sem taki við eftir gildistíma kyoto bókunarinnar árið tvö þúsund og tólf verði gerð krafa um að íslendingar minnki losun sína á gróðurhúsalofttegundum við skulum búa okkur undir þá kröfu á ábyrgan hátt það verkefni þarf nú að vinna fljótt og örugglega gera þarf ítarlega áætlun um hvernig ísland getur mætt væntanlegum framtíðarskuldbindingum á sem bestan og hagkvæmastan hátt setja þarf tölusett og tímasett markmið fyrir hina ýmsu geira samfélagsins þar sem losun gróðurhúsalofttegunda á sér stað við verðum að taka alvarlega álit sameinuðu þjóðanna um nauðsyn helmingunar útblásturs það dylst engum að orkulindir íslendinga hafa vakið áhuga innlendra og alþjóðlegra fjárfesta það er því tímabært að við skýrum leikreglurnar til að verja í senn almannahagsmuni en greiða um leið fyrir samkeppni og útrás á orkusviðinu við viljum greiða fyrir alþjóðavæðingu orkugeirans þannig að íslendingar geti flutt út þekkingu sína og reynslu í beislun jarðhita og vatnsorku til annarra þjóða mikilvægt er að einkaaðilar fjárfesta í þeirri þekkingu sem býr í orkugeiranum og nýti hana til útrásar í verkefnum í öðrum löndum það er hins vegar jafnmikilvægt að þjóðin njóti aðeins af auðlindum sínum og hún missi þær ekki úr hendi sér góðir íslendingar okkar eigin reynsla og reynsla annarra þjóða ekki síst norðurlandaþjóða sýnir að jafnvægi í efnahagsmálum á grundvelli traustrar stefnu í fjármálum og peningamálum er forsenda hvors tveggja í senn varanlegra framfara í þjóðarbúskapnum og félagslegs réttlætis það er því eitt brýnasta verkefni ríkisstjórnarinnar að tryggja jafnvægi í efnahagslífinu í þágu heimila og atvinnulífsins það sem þarf eru samstilltar umbætur á öllum sviðum hagstjórnar ríkisstjórnin hefur ákveðið að stíga tvö mikilvæg skref í átt að betri samhæfingu hagstjórnarinnar í fyrsta lagi með gerð rammafjárlaga til fjögurra ára frá og með næstu fjárlögum í öðru lagi með því að koma á fót samráðsvettvangi með aðilum vinnumarkaðarins um efnahags og félagsmál sem samstilla á markmið og aðgerðir herra forseti kæru landsmenn ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingarinnar er ríkisstjórn með mikinn metnað og afl til að hrinda nauðsynlegum umbótum í framkvæmd við munum hvergi slá af með því að styrkja almannaþjónustuna fjölga stoðum íslensks atvinnulífs og axla okkar sanngjörnu byrðar í alþjóðlegu samfélagi svo sem á sviði þróunaraðstoðar og friðargæslu

megi komandi þingvetur verða okkur öllum til gæfu góðar stundir